Señor Presidente, en una época de crisis es evidente que el gasto de las instituciones y, en particular, el gasto administrativo del Parlamento Europeo pueden someterse al escrutinio de la opinión pública. Por eso, creo que lo que ha presentado nuestro ponente, el señor Vaughan, de acuerdo con la Mesa de este Parlamento, son unas estimaciones muy contenidas del gasto para el año 2013. Yo soy de los que piensan que el dinero de los contribuyentes debe ser siempre vigilado y controlado.

Y creo que nosotros sí hemos hecho el esfuerzo de reducir nuestro presupuesto lo máximo posible. Es cierto que existen partidas que hemos reducido. Es cierto que hay partidas que podríamos reducir. Les voy a poner un ejemplo a los pocos que están aquí. Ahora mismo tenemos a más personas en las cabinas de interpretación que diputados en esta Cámara.

No, simplemente que tenemos que seguir asignando mejor los recursos a las necesidades. Y ahora mismo no necesitamos tener a tanta gente. En cualquier caso, sé que el diputado Vaughan y mi colega Hohlmeier se han ocupado de ello recientemente y, por tanto, yo creo que la propuesta que presentamos es una propuesta muy afortunada. Y, por último, en cuanto al debate sobre una sola sede, yo creo que hay que hacer debates reales y no debates virtuales. Queda muy bien delante de la opinión pública decir que queremos limitarnos a una sede y a un solo lugar de trabajo, pero tenemos que saber exactamente cuáles son las posibilidades que nos marca el Tratado.